Je ne résiste pas au fait de citer cette maxime du célèbre poète français Nicolas Boileau.

En réalité, c'est la Cour de justice européenne qui vous fait remettre sur le métier cette directive elle avait été adoptée sur une base juridique erronée.

S'il s'agit de poursuivre effectivement les infractions les plus graves, évidemment, on ne peut qu'y souscrire, mais j'observe que, parmi ces infractions, on a classé, par exemple, le fait de ne pas attacher sa ceinture de sécurité. Ceci est certainement de nature à mettre en péril la sécurité du conducteur, qui est négligent, mais ne met pas en péril la vie d'autrui. Il y a beaucoup d'autres infractions graves et qui échappent à cette directive.

Au Luxembourg, pays signataire du traité de Prüm, on vient tout juste de transposer la directive en droit luxembourgeois, mais on sait que les délinquants en col blanc, eux, peuvent se rassurer, même si le montant de leur fraude est très supérieur aux amendes que l'on va s'efforcer de récupérer sur les automobilistes imprudents.

S'il s'agit de faire marcher la machine à ponctionner les automobilistes, nous ne serons pas d'accord.